sem er nánast átakanlegt hér kemur fólk hvert af öðru upp í pontu og kvartar yfir vinnu kvartar yfir kvöldfundum kvartar yfir því að þurfa að vinna fram á nótt háttvirtur þingmaður og hæstvirtur forseti við höfum þá vinnu